frú forseti ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir alveg ágætis ræðu hún var nokkuð málefnaleg en féll ekki í gryfju að reyna að beita fortíðinni söguskýringunni nema kannski að einu leyti mig langar til að spyrja háttvirtan þingmann að því það er varðandi meinta skattalækkun sem var farið í á sínum tíma nú var niðurstaðan sú að skattalækkuninni að tekjur ríkissjóðs það er álögur ríkissjóðs hvort sem mælt er í krónum eða verðtryggðum krónum eða hvernig það er jukust stórlega sem hlutfall af þjóðarframleiðslu á eiginlega alla mælikvarða sem álögurnar á atvinnulífið og heimilin nú er spurning mín til háttvirts þingmanns þegar fyrirtæki og landsmenn allir borga meira til ríkisins miklu meira er það skattalækkun nú hafa margir sagt að sjálfstæðisflokkurinn hafi staðið fyrir skattahækkun hvort er rétt það sem gerðist var nefnilega það að skattstofnarnir stórjukust stórjukust þeir jukust svo mikið að lækkandi skattprósentur gáfu ríkissjóði mikið hærri tekjur svokallaða lefferábyrgð á sama tíma voru útgjöld ríkissjóðs stóraukin til velferðarmála þau hækkuðu um sextíu til sjötíu prósent þannig að

með þessum mælikvarða fyrir utan það að hann hækkaði laun í landinu um sextíu til sjötíu prósent umfram verðlag vil ég spyrja háttvirtan þingmann er þetta skattahækkun eða skattalækkun